Ograniczenie plastiku jest wyzwaniem, ale jest też i koniecznością dla nas.

To działanie zmierzające do ograniczenia plastiku jest absolutnie konieczne i absolutnie potrzebne. Tylko w Europie do morza wyrzucanych jest co roku piętnaście ton plastiku, a w skali światowej mówi się o ośmiu milionach ton śmieci, które trafiają do oceanów. Proszę zwrócić uwagę, że 70 wszystkich odpadów w morzach to odpady plastikowe. Niektóre produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych, dla których istnieją łatwo dostępne i tanie zamienniki powinny być po prostu z rynku wycofywane. Musimy zwracać uwagę na to, że jednak powinny być również podejmowane działania profilaktyczne, uświadamiające ludzi o szkodliwości plastiku. Oczywiście pochylam się również z wielką atencją nad tym, żeby ograniczyć ilość butelek plastikowych, które są codziennie zużywane w milionach jak nie w miliardach ton na świecie. Uważam, że to słuszny kierunek, choć uważam, że wątpliwości budzą cele określone niestety w sposób zbyt ogólny i trudny do realizacji.